De câțiva ani, ne confruntăm cu același set de probleme, al căror stadiu de rezolvare rămâne constant. Nu s a putut crea un dialog deschis între Consiliu și Comisia pentru control bugetar privind o manieră transparentă de cooperare. În fiecare an ne regăsim într un context similar, în care trebuie să reacționăm la refuzul Consiliului de a răspunde la întrebări suplimentare din partea Parlamentului. Întrebările și cererea de informații sau documente suplimentare din partea Parlamentului reprezintă o parte legitimă a procedurii de descărcare de gestiune. Conform tratatului, Parlamentul European, prin Comisia pentru control bugetar, are un rol specific și bine determinat în procesul de descărcare bugetară, având responsabilitatea de a acorda descărcarea de gestiune în executarea bugetului general al Uniunii. Consiliul, prin prisma statutului de instituție europeană, trebuie să se supună în totalitate acestei proceduri, pentru că reprezintă unul dintre beneficiarii bugetului european. Reiterez faptul că o supervizare eficientă a executării bugetului depinde de o cooperare interinstituțională necondiționată între Parlament și Consiliu. Este adevărat că Parlamentul are dreptul de a refuza descărcarea bugetară, drept pe care îl aplică în cazul Consiliului constant din 2009. Există însă un risc în refuzul repetat de a acorda descărcarea de gestiune în cazul în care nu există rezultate directe sau repercusiuni.